Frau Präsidentin!

Deswegen gehe ich davon aus, dass Sie dieses Initiativrecht der Kommission so nutzen werden voll auf der Grundlage von Geist und Inhalt des Trilogergebnisses, und dass nicht einige Mitgliedstaaten versuchen, dann Druck auszuüben, und das gesamte Gebilde möglicherweise wieder zerstören, das eigentlich nur

Wir hoffen, dass das in Zukunft besser wird. Da hat es in der Tat Versäumnisse und Fehler gegeben. Und auch eine Warnung an Kommission und Rat Bevor internationale Zusagen gemacht werden, wie auch der Rat sie gegenüber der internationalen Forschungsgemeinschaft zu ITER gemacht hat mit den 6,5 Milliarden EUR einschließlich der 1,3 Milliarden EUR Nachfinanzierung, sollte

Damit war ein Teil der Konfliktlinien von vornherein durch ein vernünftiges Gespräch begradigt worden. Zum Schluss, Frau Vizepräsidentin, das, was Kollege Ehler angesprochen hat, wenn wir die langfristige Perspektive sehen Es muss klargestellt sein Wenn wir große Projekte wollen sei es ITER oder Galileo, was auch immer dann muss klar sein, für welche Laufzeiten welche Finanzierungen bereitstehen, damit wir nicht permanent in diese Problematik der Nachfinanzierung hineinkommen. Auch diese Projekte gehören in den europäischen Haushalt, aber ausgestattet mit einer angemessenen Finanzierung, damit wir uns dieses Tohuwabohu der letzten zwei Jahre nicht bei diesen notwendigen Großprojekten immer wieder leisten müssen. In dem Sinne bitte ich die Kollegen, morgen mit den entsprechenden Kommentierungen, die wir vorlegen werden, dem Bericht zuzustimmen, aber klarzumachen, wie wir an den Haushalt 2013 zur Lösung der anstehenden 360 Millionen EUR herangehen werden.